Y lo son porque algunas fuerzas políticas y algunos grupos empresariales siguen anclados en una anacrónica percepción de que eso de tener hijos e hijas es exclusivamente una tarea de las mujeres. Pues bien, señoras y señores, esto no es así. De ningún modo. Es una responsabilidad social y se debe asumir desde el punto de vista colectivo por parte de toda la sociedad. De esto estamos hablando hoy. Esto es lo que estamos discutiendo ¿quién tiene que asumir la responsabilidad y el coste de tener hijos e hijas que tienen que ser también nuestro futuro? Es evidente que solo las mujeres pueden quedarse embarazadas y parir. Nadie lo discute. Pero lo que sí discutimos aquí es que sean solo las mujeres las que tengan que asumir este coste en su vida profesional y las que tienen que cargar con esta responsabilidad en su vida personal. A finales del mandato pasado tuvimos la oportunidad de hacer un salto de gigante en este tema a escala europea y no lo pudimos hacer porque una parte importante de la Cámara —el sector más conservador de esta Cámara grupos del Partido Popular y del Grupo Liberal, algunas delegaciones, no todas, algunas delegaciones— lo impidió. Y así se impidió que las madres hoy tuvieran más derechos. No lo olvidemos. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es una nueva oportunidad de corregir parte de ese problema.

las madres embarazadas no van a perder derechos si se mueven entre países de la Unión Europea. Todo esto es importante y es lo que no debemos en ningún caso perder de vista. Si durante las votaciones del miércoles perdemos algunos de estos puntos fundamentales, creo que es importante tener claro y que lo tengan claro las madres y los padres europeos, que no es por casualidad, y el argumento de la crisis no se puede esgrimir en un contexto tan importante. Hay crisis, es evidente, y la tenemos que asumir. Pero no la tienen que asumir las madres en absoluto. Y es posible entenderlo así si vemos que esto no es un coste, sino que es una inversión. Y es una inversión en futuro y es una inversión en sociedades mucho más sanas. Este es el debate que tendremos en la votación el miércoles. Yo estoy por apoyar el informe de la colega Estrela, y estoy por que la gran mayoría de esta Cámara haga exactamente lo mismo, porque, de no hacerlo, estaremos poniendo en peligro no solamente la salud de las madres trabajadoras, sino también el Estado del bienestar por el que tanto tiempo hemos trabajado en esta Europa.